Ezek az országok, amelyekről itt szó van az Európai Unió új tagországai, amelyeknek a rendszerváltozások után egyszerre kellett a rendszerváltások veszteseiről gondoskodni, egy gazdasági szerkezetátalakítás után versenyképessé válni egy nyílt piacon, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságokat kialakítani, építeni, és itt van a legkevesebb tartaléka, ezekben az országokban az embereknek. A lakáshitelek törlesztése nehézségekbe ütközik a magas deviza alapú hitelarány miatt, növekszik a munkanélküliség az egyoldalúan fejlődő gazdaság nehézségei miatt és csökkennek a szociális kiadások is. Azt látjuk, hogy a szociális feszültségek következtében instabilitás alakul ki, politikai instabilitás, több országban növekszik a szélsőséges nézetek támogatottsága, és a populizmus teret nyer. Azt gondolom, hogy mindezek figyelembevételével kell értékelnünk a helyzetet és kialakítani a további tennivalókat az európai szolidaritás értelmében és ennek az alapján.